Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący!

Większa konkurencyjność w Europie to pomysł na to, jak możemy konkurować z chińską gospodarką, co nie musi oznaczać konkurowania jak najniższymi płacami.